Si je lis le document de réflexion publié la semaine dernière, je n'y vois que la réaffirmation de l'inéluctabilité de la mondialisation, son caractère principalement bénéfique analysé de façon purement comptable. Les futures actions que l'on dessine, à part un pilotage accru des politiques nationales, sont surtout la continuation des politiques actuelles. Tant que vous resterez dans le système de l'Organisation mondiale du commerce, dans le système d'un libre échange généralisé de libre circulation sans contrôle des personnes, des marchandises et des capitaux, vous ne pourrez pas protéger les Européens contre les effets néfastes de la mondialisation, à commencer par ceux qui résultent de la concurrence déloyale des bas salaires et des emplois pratiqués dans des conditions d'esclavage en dehors de l'Union européenne.